Monsieur le Président, la surexploitation des ressources et l'inégale distribution des richesses ont toujours joué un rôle central dans le processus d'effondrement des civilisations.

Il faut une fiscalité plus juste, une fiscalité à la fois plus sociale et plus écologique, qui accompagne l'indispensable transition énergétique tout en aidant les plus modestes, car les deux doivent aller de pair. Une fiscalité plus juste, c'est aussi la fin des privilèges, la fin de l'impunité vis à vis des individus et des multinationales qui pratiquent si facilement l'évasion fiscale. C'est un choix politique, dont dépend l'avenir de nos sociétés.